El Consejo ha reiterado siempre forma parte sin duda de la orientación de política exterior, en este caso, de política de vecindad, e incluso de la política de ampliación de la Unión Europea

Así, recientemente, en la sesión del Consejo de diciembre de 2009, se ratificó en la necesidad de respetar unas condiciones equitativas, en el marco del proceso de estabilización y asociación para los Balcanes. En relación con Kosovo, el Consejo ya observó que, en este caso, los Estados miembros decidían con arreglo a la práctica nacional y al Derecho internacional. Como sabe, la declaración de independencia unilateral de Kosovo es actualmente objeto de un proceso ante la Corte Internacional de Justicia. Pero, en todo caso, el Consejo no ha dejado de tener en cuenta siempre a Kosovo en las políticas relativas a los Balcanes y ha habido un consenso entre los Estados y los Gobiernos a ese respecto, por ejemplo, en cuanto a la liberalización de visados, de la cual Kosovo debe beneficiarse, como ha entendido siempre el Consejo. También se ha acogido con satisfacción la Comunicación de la Comisión sobre los medios para reforzar el desarrollo político y socieconómico de Kosovo. El Consejo invitó a la Comisión a tomar las medidas necesarias para apoyar el progreso de Kosovo en su acercamiento a la Unión Europea, en consonancia con la perspectiva europea de la región a que me he referido anteriormente. El Consejo alentó a la Comisión, y se hizo con consenso, por supuesto, a iniciar la participación de Kosovo en los programas de la Unión, integrando a Kosovo en el marco de vigilancia económica y fiscal, activando el segundo componente del instrumento de ayuda preadhesión y reforzando el diálogo del proceso de estabilización y asociación. Estas conclusiones fueron refrendadas por el último Consejo Europeo de los días 10 y 11 de diciembre de